að leggja hér fram fyrirspurn til hæstvirts dóms og kirkjumálaráðherra á þingskjali sex hundruð þrjátíu og þrjú um sjálfkrafa skráningu barna í trúfélög

í byrjun desember síðastliðnum komst jafnréttisstofa eða lögfræðingur jafnréttisstofu að þeirri niðurstöðu að það þyrfti að breyta ákvæðum laga um skráð trúfélög sem kveða á um að barn skuli frá fæðingu skráð í sama trúfélag og móðir þess í áliti jafnréttisstofu kemur fram að þetta ákvæði sé tæpast í samræmi við ákvæði jafnréttislaga og það séu engir hagsmunir hvorki fyrir nýfætt barn né aðra að það sé sjálfkrafa skráð í trúfélag jafnréttisstofa fjallaði um þetta mál á grundvelli óska frá einstaklingi sem óskaði eftir áliti jafnréttisstofu á þess ákvæðum laganna en í áttundu grein laganna um skrá trúfélög segir að barn skuli frá fæðingu talið heyra til sama skráða trúfélags og móðir þess börn eru möo skráð í trúfélag móður strax og tilkynnt er um fæðingu barnsins það er sem sagt niðurstaða lögfræðings jafnréttisstofu að þetta ákvæði sé tæpast í samræmi við jafnréttislögin og bann þeirra við mismunun á grundvelli kyns það er að kyn það er móðernið ráði því alfarið í hvaða trúfélag barn er skráð frá fæðingu það er þeirra álit líka að það sé mikilvægt í þessu máli að ekki er að sjá að það séu neinir hagsmunir hvorki fyrir nýfætt barn né aðra að það sé sjálfkrafa skráð í trúfélag hvort sem það fylgir skráningu móður eða föður enn fremur er það álit lögfræðings jafnréttisstofu að það sé meira í samræmi við jafnréttislög og anda þeirra laga sem og jafnrétti og mannréttindi almennt að forsjáraðilar taki um það ákvörðun hvort og þá hvenær skrá ætti barn í trúfélag þannig þyrfti samþykki beggja forsjáraðila ef þeir eru tveir að liggja fyrir til þess að barn yrði skráð í trúfélag þegar það er yngra en að því heimilt að sjá um slíkt á eigin forsendum hér er að mínu mati um að ræða mikilvægt jafnréttis og mannréttindamál og að mínu mati væri eðlilegast að þessu væri farið eins og lögfræðingur jafnréttisstofu telur eðlilegast að það þurfi samþykki beggja forsjáraðila ef þeir eru fleiri en einn og að það gerist ekki sjálfkrafa að börn séu skráð í trúfélög heldur sé að pósitíf ákvörðun forsjáraðilanna hvort sem það er einn eða fleiri hvernig þeim málum er háttað þess vegna hef ég lagt fram eftirfarandi fyrirspurn til hæstvirts dóms og kirkjumálaráðherra